Madame Gál, en début de législature, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous pour élaborer un rapport sur les droits fondamentaux dans l'Union européenne. À l'époque, le Fidesz n'était pas au pouvoir. Je voudrais savoir si, d'une part, vous écririez le même rapport aujourd'hui et si, d'autre part, vous pensez que le rapport Tavares est en décalage avec ce rapport qui a été adopté à une très large majorité au sein de ce Parlement européen, et qui était le vôtre.